Doamnă președintă, trăim într o lume în care socializarea a devenit un Auzim deseori expresia dacă nu ești pe Facebook, nu exiști și tinerii vizitatori care urmăresc ședința noastră astăzi pot confirma acest lucru. Această expresie, dincolo de scopul ei comercial, a adus 370 de milioane de utilizatori europeni pe platforma de socializare, unul dintre aceștia fiind chiar eu, alături de majoritatea colegilor mei din sală. Socializăm. Ceea ce nu este un lucru rău, dar trebuie să fim siguri că datele noastre cu caracter personal sunt protejate de către orice societate comercială sau instituție care are acces la ele. Aștept cu nerăbdare ca Mark Zuckerberg să dea explicații Parlamentului European cu privire la modalitatea în care au fost utilizate datele cetățenilor europeni de către Facebook în contextul scandalului Cambridge Analytica și cred că noi, europenii, merităm răspunsuri, la fel cum am văzut că s a întâmplat și în Congresul american. Nu numai datele americanilor au fost luate sau lezate și puse în pericol, ci și ale europenilor, iar Zuckerberg trebuie să înțeleagă importanța clarificării tuturor aspectelor, nu numai pe continentul american, ci și în Europa.